Señora Presidenta, vamos a centrar el debate. Los científicos nos advierten y esto es algo que hemos conocido todas y todos nosotros estos días de que las especies y los hábitats vulnerables de aguas profundas son objeto de algunas de las prácticas pesqueras más destructivas por parte de algunas de las flotas de la Unión Europea. Y no solamente esto, sino que, encima, lo estamos haciendo con fondos de la Unión Europea. El arrastre de fondo de aguas profundas causa un daño medioambiental considerable y no ofrece ningún rendimiento económico positivo.

Creo que tenemos una gran oportunidad, como lo hemos hecho en el pasado, al aprobar la reforma de la política pesquera. Lo hicimos en su momento cuando aprobamos un Reglamento mucho más estricto para proteger a los tiburones. Lo hemos hecho también en algunas ocasiones de una forma muy clara, cuando hemos mandado un mensaje a favor de una política de gestión mucho más responsable, de no alimentar la sobrepesca. Y mañana tenemos una nueva ocasión para demostrar que este Parlamento está del lado 1 del sentido común, y por tanto de los análisis científicos